Podstawowym celem Unii jest przezwyciężenie kryzysu gospodarczego. Chodzi przede wszystkim o zwalczanie problemów strukturalnych powstałych w wyniku kryzysu, zwłaszcza w odniesieniu do konkurencyjności i zatrudnienia. Komisja Europejska przedstawiła następujące propozycje, które mają doprowadzić do poprawy gospodarczej na szczeblu krajowym i regionalnym wsparcie przedsiębiorstw, podnoszenie wiedzy i innowacyjności, zwiększenie elastyczności programów spójności. Zatem należy przyspieszyć inwestycje i uprościć realizację programów polityki spójności oraz wprowadzić większą ich elastyczność. Podstawą programów polityki spójności powinny być inteligentne inwestycje. Należy również podjąć działania na rzecz dalszej, pogłębionej integracji całej Unii, dążyć do umocnienia solidarności Unii oraz jej wspólnotowego rynku, a działania poszczególnych państw nie mogą skupiać się tylko na własnym, partykularnym interesie.